um frumvarp til laga um breytingar á lögum um póst og fjarskiptastofnun númer sextíu og níu tvö þúsund og þrjú nefndin hefur fjallað um málið og fengið á fund sinn fjölmarga aðila auk þess sem nefndinni bárust skriflegar umsagnir í frumvarpinu er lagt til að breyta tekjugrunni póst og fjarskiptastofnunar þannig að starfrækslugjöld sem kveðið hefur verið á um í gjaldskrá verði sett inn í lögin sem gjald fyrir tíðninotkun þessi breyting miðar að því að einfalda gjaldstofna stofnunarinnar og ýta undir hagnýta notkun tíðna þá eru í frumvarpinu lagðar til breytingar á dagsektarákvæði laganna með þeim breytingum er aðallega verið að samræma ákvæði laganna og ákvæði laga um fjarskipti um sama efni í máli fulltrúa fjarskiptafyrirtækja sem komu á fund nefndarinnar og í umsögnum frá sömu aðilum kemur fram hörð gagnrýni á frumvarpið í breytingartillögum reynir meiri hlutinn að koma til móts við gagnrýnina meiri hlutinn leggur til að mörk gjaldsvæðis tvö suðvesturland frá suðurnesjum til akraness í b lið önnur málsgrein þriðju greinar frumvarpsins sem verður fjórtándu grein a laganna verði afmarkað með skýrum hætti þannig að fram komi til hvaða sveitarfélaga ákvæðinu er ætlað að ná gert er ráð fyrir að svæðið nái

sveitarfélagið garð sveitarfélagið voga og akraneskaupstað meiri hlutinn leggur til eftirfarandi breytingar á frumvarpinu fyrstu í fyrsta málsl fyrstu grein er sérstaklega tiltekið til hvaða laga sé vísað annað þegar talað er um gjöld í fjórða málsl b liðar annarrar greinar er tiltekið að átt sé við gjöld samkvæmt greininni þriðji í a lið þriðja tölulið fyrstu málsgrein þriðju grein er lögð til leiðrétting meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali alþingi sjöunda des tvö þúsund og sex guðmundur hallvarðsson hjálmar árnason guðjón hjörleifsson þórdís sigurðardóttir og jón kristjánsson